si vzel, te priložnosti. Da dejansko, izpostavim prav to, kar sem hotel. Dejansko reakcija magistra Grimsa je povedala svoje, jaz tukaj kaj da nimam kaj dodati. Namreč, za to jezo, ko se interpretira neka dejstva z nekimi drugimi dejstvi, kakorkoli že in se jih zapakira na način, da še samo človek, ki govori, ne verjame v te besede. Magister Grims, jaz bi vas samo eno stvar rad, opozoril: v zadnjih medijih, vem, da ste, čital človek, da radi preberete, je moč razbrati, da, slovensko gospodarstvo je soodvisno od tistih ljudi, ki legalno pridejo v Slovenijo in pomagajo slovenskemu gospodarstvu. Danes je teh največ iz Bosne in smo lahko hvaležni, da nam pomagajo na tak način, ohranjati gospodarstvo v taki, v taki, v taki formi, kot ga poznamo danes. Eno stvar bi rad in bom še, zaključil, magister Grims. A veste, težko si predstavljam v državnem zboru, ko govorite nenehno, da je potrebno nekaj vedeti, da ste ravno vi tisti, ki to izreče in nas rad učite o tem, kaj je prav in kaj ni prav, ko pa danes že na dnevni bazi nenehno beremo o tem, kaj vi izrečete, kaj pokažete, kaj naredite in dajete v ospredje ne vsebino, ampak vaš namen, sami sebe se razkrivate, da ne glede na to, kaj dobite v roke, želite interpretirati način, kot je na tisti sliki takrat pokazano in dokazano. Ampak s tem razgalite sebe in, dejansko razgalite vašo kredibilnost, ki ste jo žal, žal že zgubili. Ko govorimo o migrantih, ko govorimo o črnem panterju, ko govorimo o globalnem, o o globalnem, vremenskih pojavih ter seveda kot, zadnja cvetka, ki jo tudi kolega Kordiš omenil, za fotografijo včerajšnjo, Che Guevara mislim, da ste porušil vse rekorde Državnega zbora Republike ... Pa vam želim lep dan vsem.